Madame la Présidente, c'est en soutien aux innombrables mutilés du mouvement des gilets jaunes en France que je reprends ce geste qu'ils utilisent eux mêmes avec tous ceux qui ont perdu un œil dans les manifestations.

Il y en a plusieurs centaines d'autres.

Je n'accable pas la police parce que, évidemment, beaucoup de policiers aimeraient eux mêmes être gilet jaune. Mais j'affirme qu'il se passe en ce moment des choses extrêmement graves dans mon pays, la France. Un pouvoir aux abois donne des ordres délirants, irresponsables, insensés contre sa propre population. Un pouvoir qui a l'outrecuidance de cabosser son peuple au lieu de lui répondre et de répondre à ses justes demandes sociales et démocratiques. C'est toute la violence d'un ordre financier qui s'exprime sous les apparences d'un pouvoir démocratique et qui se déchaîne en ce moment contre son propre peuple, qui, lui, a pris conscience de son état de servitude.